Ganz einfach, lieber Chris Davies Wir brauchen hier im Haus eine Mehrheit dafür, dass wir das Emissionshandelssystem reformieren, dass wir dort einen vernünftigen CO Preis haben, um dieser Fehlentwicklung dann etwas entgegenzusetzen.

Wir brauchen einen vernünftigen CO Preis, damit sich effiziente Kraftwerke wieder lohnen. CCS setzt den Wirkungsgrad von Kohlekraftwerken massiv nach unten. Warum um Himmels willen sollen wir diese Technologie in einem Kohlekraftwerk einsetzen, wenn dadurch der Effizienzgrad nach unten gesetzt wird? Wir haben die Alternativen, das sind Sonne, Wind und Biomasse. Die können wir einsetzen, die kann man auch regeln, auch wenn der Wind an der einen oder anderen Stelle mal nicht weht.